ég tala hér fyrir framhaldsnefndaráliti félags og tryggingamálanefndar um frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla en málinu var vísað til nefndarinnar að nýju eftir aðra umræðu og óskað eftir að ákveðnir þættir yrðu skoðaðir nefndin fjallaði að nýju um frumvarpið eftir að því hafði verið vísað til hennar að lokinni annarri umræðu og fékk á sinn fund bjarnheiði gautadóttur og hildi jónsdóttur frá félags og tryggingamálaráðuneyti og kristínu ástgeirsdóttur frá jafnréttisstofu í framhaldi af umræðu í nefndinni voru gerðar nokkrar breytingar sem birtast á sérskjali í fyrsta lagi telur nefndin mikilvægt það markmið laganna í eitt lið fyrstu grein að vinna gegn kynbundnu ofbeldi verði orðað þannig að unnið skuli gegn kynbundnu ofbeldi og áreitni í frumvarpinu eru hugtökin kynferðisleg og kynbundin áreitni tilgreind og koma þau fyrir víðsvegar í frumvarpinu hins vegar koma framangreind hugtök hvergi fram það er kynbundið ofbeldi þau koma hvergi fram í fyrstu grein frumvarpsins sem fjallar um markmið laganna og þykir nefndinni því nauðsynlegt að bætt verði úr því með fyrrgreindum hætti annað atriði sem skoðað var það var í tengslum við það sama skilgreining á kynbundnu ofbeldi kom til umræðu eins og áður sagði og var niðurstaðan sú að æskilegt væri að skilgreina kynbundið ofbeldi og því bætt inn í annarri grein frumvarpsins þar sem það er eitt af markmiðum laganna að vinna gegn slíku sú skilgreining sem lögð var til að verði notuð í samræmi við yfirlýsingu sameinuðu þjóðanna um afnám ofbeldis gegn konum og einnig þykir nefndinni brýnt að kynbundin ofbeldisbrot fari ávallt fyrir dómstóla en komi ekki

sem er auðvitað bara dómstólanna og kærist þá þangað beint ef um slíkt er að ræða í þriðja lagi vegna þeirra breytinga sem urðu um síðastliðin áramót á verkaskiptingu ráðuneyta er vakin athygli á því að í frumvarpinu stendur hvarvetna félagsmálaráðherra en ekki félags og tryggingamálaráðherra og það er þá gerð tillaga um að þetta sé lagfært í frumvarpinu og fylgir því með sem breyting í fjórða lagi var mikill tími notaður í að ræða um jafnréttisráðið og komu þar fram ýmsar tillögur um það með hvaða hætti skyldi tilnefna fulltrúa í ráðið þetta hafði verið til umræðu í nefndinni áður fyrir aðra umræðu og sitt sýndist hverjum eftir að hafa rætt ítarlega um málið var sátt um það og það þótti rétt að rannsóknarstofa í kvenna og kynjafræðum við háskóla íslands ætti fulltrúa innan ráðsins og var gerð tillaga um að fulltrúi rannsóknastofunnar bætist í ráðið frá þeirri tillögu sem var til afgreiðslu í öðrum um gildissvið fimmtándu greinar frumvarpsins var jafnframt rætt fram kom að skýra þyrfti ákvæði þannig að ljóst væri að það ætti ekki við um kosningar í nefnd til ráða og stjórna á vegum hins opinbera

því það kom fram í umræðunni fyrirspurn um það hvort þetta gilti um sjálft jafnréttisráðið þá verður það tekið fram hér í nefndarálitinu að ítrekað ákvæði fimmtándu grein gildir um skipan í jafnréttisráð það komu einnig fram í umræðu um

við hana í nefndarálitinu þar sem í gildandi lögum væri að finna samhljóða ákvæði þannig að við breyttum ekki þeirri grein þrátt fyrir mikla umræðu um hana í nefndinni en samkvæmt elleftu greinar frumvarpsins skal félags og tryggingamálaráðherra innan árs frá alþingiskosningum leggja fyrir alþingi tillögur til þingsályktunar um framkvæmdaráætlun í jafnréttismálum lagt er til í nýju bráðabirgðaákvæði að ráðherra leggi framangreinda þingsályktunartillögu fram í fyrsta skipti haustið tvö þúsund og átta á grundvelli ákvæðis elleftu greinar nefndin leggur sem sagt til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um á sérstöku þingskjali númer sex hundruð fjörutíu og níu og fylgir hér með og undir nefndarálitið skrifa guðbjartur hannesson formaður nefndarinnar ásta r jóhannesdóttir birkir jón jónsson árni johnsen ármann krónu ólafsson kristinn h gunnarsson með fyrirvara pétur h blöndal með fyrirvara ögmundur

sem er í bráðabirgðaákvæði laganna töluvert rædd það kom ekki mikið til umræðu aftur í nefndinni aftur á móti er ástæða til að vekja athygli á því að í framhaldi af þessari umræðu kom fram tillaga í kjarasamningum á milli aðila vinnumarkaðarins así og samtaka atvinnulífsins að vinna að slíkri vottun og verður væntanlega í umræðunni gerð frekari grein fyrir þeim tillögum en það ber að fagna því og það verður þá

eftir að lögin hafa verið afgreidd ég vil að lokum bara þakka mjög gott samstarf um málið í félags og tryggingamálanefnd og þann vilja sem þar hefur verið til þess að ná samstöðu um málið þó skoðanir hafi verið skiptar og enginn kannski af nefndarmönnum fái allt það sem hann hefði helst óskað þá er sem sagt samstaða um þetta nefndarálit framhaldsnefndarálit nefndarinnar